Beide Gipfel haben gezeigt, welche Fehler wir in der Vergangenheit gemacht haben, denn sonst wären sie gar nicht nötig gewesen. Statt dort den Menschen zu helfen, wo ihre Heimat ist, wo ihr Zuhause ist, haben wir heute mit Flüchtlingsströmen von Millionen Menschen zu tun.

Sie fliehen, weil sie keine Perspektive in ihrer eigenen Heimat haben. Ich kann mir vorstellen, dass Frau Mogherini schwer zu kämpfen hat, um auf solchen Gipfeln mit diesen Ländern zu argumentieren. Man gibt ihr auch gar nicht die Mittel an die Hand, um daran etwas zu ändern.